vége szakadt, és most itt az Európai Unión belül lehetőség van talán újra ésszerűsíteni, újra működővé tenni a kárpát medencei vízgazdálkodást, hiszen Magyarországra mint fontos vízgyűjtő területre mintegy 114 köbkilométernyi víz jön be a folyóinkon keresztül, azonban a bejövő víz minőségét akár Szlovákia, akár Románia, akár Ukrajna vagy akár Ausztria esetében nem mindig tudjuk a legmegfelelőbben biztosítani, s ez nem Magyarországon múlik.